Pani Przewodnicząca! Aby nie było wątpliwości od razu powiem że jestem i użytkownikiem, i zwolennikiem Facebooka, Twittera, tak samo jak telefonu komórkowego. To są zdobycze cywilizacji trudno z nich nie korzystać. Natomiast daleki jestem od takiej naiwności, która pojawia się także na tej sali że są to narzędzia, które służą tylko dobru. Są to także instrumenty krótko mówiąc inwigilacji. Nie wierzę przy tym w żadne regulacje prawne, które zabezpieczą w stu procentach ochronę danych osobowych, interesu indywidualnego użytkownika. Ale czy to oznacza, że powinniśmy się poddać? Zdecydowanie nie. Natomiast co dla mnie jest istotne? Nie ufając entuzjastom, osobom naiwnym, które patrzą w internet i w te narzędzia tylko i wyłącznie poprzez pryzmat korzyści, powiem, że to co jest dziś kluczowe, to zbudowanie właściwej hierarchii celów bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci, jak i również ochrona instytucji prawa, w tym samych wyborów. Powinniśmy te wartości chronić w pierwszej kolejności.